Muchas gracias, señor Presidente.

No sé si la respuesta estará a la altura de la pregunta, pero, en cualquier caso, le respondo. No, no, le respondo.

Todo lo que usted dice está judicializado. Una cuestión judicializada y pendiente de resolución en modo alguno puede ser una cuestión que se debata en una Cámara como esta, donde lo que parece, más que otra cosa, no es que estemos en presencia de un debate político, sino que estamos en presencia de una ordalía.

Bueno, aquí hay un gran tribunal, muy singular tribunal, dividido en dos grandes grupos tres y el resto. ¿Para qué?